Am votat în favoarea rezoluției, deoarece accidentul de la Fukushima a demonstrat cât de importantă este siguranța instalațiilor nucleare, în special în fața unor catastrofe naturale. Raportul Comisiei arată că, în unele situații, există în continuare deficiențe în funcționarea centralelor nucleare. Nu este și cazul României, care implementează cele mai înalte standarde de siguranță nucleară la centrala de la Cernavodă. Mai mult, țara mea, în contextul asigurării independenței energetice, urmărește să dezvolte în continuare programul său nuclear civil privind construcția altor reactoare, însă, în această perioadă de criză, sursele de finanțare sunt limitate. De aceea, identificarea unor potențiali investitori este foarte importantă în perioada următoare. Printr o exploatare responsabilă, energia nucleară rămâne una dintre cele mai curate surse de energie, putând contribui la atingerea obiectivelor Strategiei Europa